À l'évidence, il s'affirme comme l'un des représentants les plus doués de la nouvelle génération parlementaire. Globalement, nous sommes d'accord avec les orientations de son rapport. Je rappelle simplement brièvement nos priorités.

Troisièmement, une politique humaniste, solidaire, mais aussi réaliste face à l'afflux massif de migrants et de réfugiés.